La República Democrática del Congo está sumida en una de las crisis humanitarias más largas de su historia. Las masacres y los ataques, especialmente en la zona oriental, están causando más de tres millones de desplazados, de los cuales medio millón ya han huido a países vecinos. Secuestros constantes, desapariciones, abusos sexuales a mujeres y niños y más de mil violaciones diarias hablo de agresiones indiscriminadas, reclutamiento forzoso de niños.

Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias. Me gustaría insistir, señora, en la necesidad de la reanudación de las operaciones conjuntas entre las fuerzas armadas de la República del Congo y la Monusco porque es la única manera, a mi juicio, de contrarrestar las abominables acciones de los grupos armados, como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda

Además, es necesario que las autoridades congoleñas hagan frente cuanto antes a la explotación ilegal de recursos, tales como wolframio, estaño o tungsteno, para cortar definitivamente la fuente de financiación de los grupos armados. En último lugar, me gustaría llamar la atención ante la necesidad de la celebración de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, lo cual sería decisivo en el avance de la estabilidad y el progreso. Es necesario dotar al país de institucionalidad cuanto antes y reformar la justicia militar y civil para acabar con la impunidad criminal y proteger eficazmente a los ciudadanos.